eftir þetta stutta innlegg hæstvirts utanríkisráðherra í umræðuna að mati ráðherra var þetta mjög gott innlegg en þegar ég hugsa til síðasta kjörtímabils kemur upp í huga mér ágætismálsháttur sem er svona skítur nú sú hænan sem engan hefur rassinn það sem háttvirtur þingflokksformaður framsóknarflokksins spyr um hvenær verður umræðu um fjárlög og fjáraukalög lokið verður það þegar ríkisstjórn sér að sér gagnvart þeirri árás sem hún beitir sér fyrir gagnvart öldruðum og öryrkjum í tíð þessarar ríkisstjórnar hafa örorkubætur óskertar örorkulífeyrisgreiðslur hækkað um tíu þúsund krónur eftir skatt úr hundrað sextíu og tvö þúsund krónum upp í hundrað sjötíu og tvö þúsund krónur við erum að tala um það að afturvirk hækkun eigi að eiga sér stað hjá þeim eins og öllum öðrum sem þýðir þá sautján þúsund króna hækkun fyrir skatt sennilega um tólf þúsund krónur eftir skatt þetta er nú allt sem það snýst um

á þá virðulegi forseti meðan þessu verður ekki breytt verður örugglega rætt áfram bæði um fjárlög og fjáraukalög